... pravo. . saj ne, ne, ne govorimo zdaj, da so o varščina sploh ni predmet tega, zakona, varščino smo samo omenjali, da je vstopni strošek nekoga, ki je v ranljivi situaciji, da more poleg provizije logično dati še varščino, ki je deponirana in jo bo seveda ta oseba dobila verjetno nazaj, če ne bo si najemodajalec, izmislili, da je ne vem kaj poškodovala v stanovanju ali pa bo celo poškodovala, ne vem. Ampak govorim o tem, da pač človek je v ranljivi situaciji, plača tudi provizijo, pa čeprav si tega ni sam izmislil in si tega ne želi. O tem teče pravzaprav beseda. Ni res, da bodo, na slabšem najemodajalci in najemojemalci. Nasprotno, oboji bodo na boljšem, ker bodo cene nižje, agencije pa tudi navsezadnje bodo imele več posla. Mogoče bodo mogli malo več delati za isto količino denarja, ampak imele bodo posel. Ne. Ne bodo kar umrle zaradi tega. Po mojem bodo, bo obratno. Po moje bo več, več dela za njih, res pa je, da ga ne bodo mogli tako oderuško zakasirati, to je pa tudi res. Hvala lepa. Hvala lepa za besedo.